Het zal in belangrijke mate afhangen van de antwoorden die wij zo meteen van de Raad en van de Commissie krijgen. Vergis u niet, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van actie, óók ter bescherming van het milieu, is een van de grondrechten van de Europese Unie.